Señor Presidente, en cuanto al documento, el fondo lo comparto, estoy de acuerdo con él

No solo se trata, señor Vicepresidente y señor Comisario, de poder escuchar, sino de poder leer. Y no me vale el argumento de que la Comisión lo haya aprobado hace tres minutos, en este momento, hace media hora. No, no, porque los medios de comunicación están convocados para inmediatamente después.

Así que, después de una lectura superficial, ¿qué puedo decir? Puedo decir que estoy de acuerdo con lo que se denominan prioridades en términos de amenaza, es decir, el terror, la delincuencia organizada y el cibercrimen. Estoy de acuerdo también con las cinco líneas que sustentan los principios filosóficos, por supuesto derechos fundamentales, control democrático y transparencia, rentabilización de los instrumentos existentes, coordinación de las políticas de interior y de exterior, y refuerzo del control y la cooperación de las agencias europeas, que son demasiadas en el ámbito de la seguridad y que no todas están bien coordinadas. En fin, apruebo el fondo, pero me parece que es insuficiente.

Y para concluir, una curiosidad. Miren, en las 25 páginas se mencionan las palabras derechos fundamentales 27 veces ―está muy bien― control de fronteras, una vez migración, tres veces tráfico de seres humanos, ocho veces y PNR, 14 veces. Es un análisis precipitadísimo. La máquina —¡la máquina!— me ha dado esta respuesta.